Le président Malcolm Harbour vient d'attirer l'attention sur un point très important, c'est le sentiment qu'on a quelquefois, ici à Strasbourg, à Bruxelles et dans les États membres, qu'il y a deux roues qui tournent parallèlement la roue législative que nous faisons tourner ensemble la Commission, le Parlement, le Conseil et les roues nationales. Ce que je constate, président Harbour, quand je vais sur le terrain, avec ces ateliers que je viens de faire, c'est que nous devons accrocher les deux roues afin, non pas qu'elles tournent parallèlement, mais qu'elles soient accrochées. Elles sont accrochées quand il y a une bonne transposition. C'est à peu près le cas quand il y a une mise en œuvre de qualité. Ce n'est pas encore le cas dans tous les États membres. C'est surtout le cas quand ceux pour lesquels nous faisons ces textes ensemble Parlement, Conseil, Commission c'est à dire les entreprises, et notamment les petites et moyennes entreprises, ou les citoyens, savent ce qu'on fait pour eux, et ce n'est pas le cas.

Le sentiment existe que ce marché unique n'est pas fait pour eux, qu'il est fait pour les gros et les grands, pas pour les petites entreprises et les consommateurs.

Ces guichets existent mais ils n'ont pas encore tout le potentiel dont les entreprises ont besoin.